Bardzo dobrze, że rozmawiamy mimo że po raz kolejny rozmawiamy o Sri Lance. To jest kraj, który tak jak wszyscy tutaj wiemy doświadczył straszliwych rzeczy wieloletniej wojny, zbrodni, morderstw, gwałtów, wysiedleń, no można by tu mnożyć te straszne rzeczy, które się tam wydarzyły.

My jako Unia Europejska, jako państwa członkowskie Unii Europejskiej, szczególnie te, które, jak np. Wielka Brytania, mają długoletnią historię relacji ze Sri Lanką, powinniśmy pomóc Sri Lance i finansowo, i organizacyjnie, i przekazując im nasze know how, jak budować państwo, bo to państwo musi powstać od podstaw, państwo, które mamy nadzieję będzie funkcjonować już pokojowo. Ten narody, te grupy, które walczyły, będą mogły funkcjonować pokojowo.